Madame la Présidente, lorsque comme moi et comme d'autres, nous sommes nombreux sur ces bancs à découvrir ce Parlement, le premier défi est de comprendre comment il fonctionne et si nous, nous avons parfois des difficultés, c'est dire à quel point la distance est grande pour que les citoyens européens s'approprient le fonctionnement de nos institutions. Dans notre intérêt commun, l'un des premiers objectifs de cette conférence devrait être, à mon avis, d'apporter de la clarté à notre fonctionnement et cela commence par la clarté au moment le plus emblématique, c'est à dire au moment des élections européennes, qui est celui où les citoyens sont le plus sensibilisés à nos questions.

En revanche, il trouvera toute sa pertinence si, dans le même temps, les citoyens européens peuvent se prononcer sur des listes transnationales et donnent ainsi clairement mandat à une personnalité européenne pour tenter de réunir une majorité autour de son nom. Des listes européennes pour des élections européennes, c'est, je crois, un bel objectif.